Pane předsedo, paní ministryně, paní komisařko, dámy a pánové, chtěl bych zareagovat na toto poslední vystoupení. Je jistě jasné, že na příštím zasedání Evropské rady budou dominovat institucionální otázky a pak postup schvalování Lisabonské smlouvy. Domnívám se, že při debatách o budoucím směřování Evropské unie bychom měli k sobě navzájem vystupovat s náležitou pokorou a stejně tak bychom měli bez emocí respektovat suverénní rozhodovací mechanismy jednotlivých členských států a jejich ústavních činitelů.

Na půdě Evropského parlamentu jsme se již shodli, že oblast Baltského moře je vhodná pro pilotní projekt zaměřený na zavedení interní strategie EU pro makroregion a jsem proto rád, že toto rozhodnutí Evropská rada s největší pravděpodobností potvrdí. Současně se domnívám, že již nyní dozrál čas začít přemýšlet o tom, jak tuto pilotní strategii replikovat. Podíváme li se v tomto kontextu na mapu Evropské unie, uvidíme, že největší rozdíly, a to jak ekonomické, tak sociální či kulturní, stále přetrvávají na hranicích mezi bývalým socialistickým blokem a západoevropskými kapitalistickými státy.

Dvacet let po pádu berlínské zdi stále hovoříme o nových a starých členských státech.